Señora Presidenta, ciertamente la crisis ha dejado patente la importancia de la industria como motor de la economía. Nos alegramos, señor Tajani, de que la Comisión lo haya entendido así y haya recuperado para la Unión la política industrial. Nuestro ponente, al que quiero felicitar por su excelente trabajo, ya ha explicado cómo entendemos la transición a una política industrial inteligente, eficiente en recursos y sostenible desde el punto de vista medioambiental y social.

Partiendo de la base de que todo empleo deberá ser un empleo verde, es imprescindible que los trabajadores europeos cuenten con las competencias adecuadas, no solo para mejorar la competitividad de nuestra industria, sino también para que ningún trabajador se quede en la cuneta. Partimos de una buena base los jóvenes europeos nunca han estado mejor preparados y, sin embargo, nos faltan ingenieros, nos faltan jóvenes emprendedores y nos faltan políticas innovadoras de gestión de los recursos humanos. Debemos, por tanto, estimular las sinergias entre unas universidades con más cultura empresarial y unas empresas que verdaderamente estén motivadas por el conocimiento En cuanto a la formación, es necesario ajustar las competencias laborales a los requisitos de la nueva economía y hacerlo de forma económicamente accesible para los trabajadores y para las empresas. Asimismo, la industria debería poner más énfasis en la innovación organizativa entendida como un reparto más flexible y dinámico de riesgos y responsabilidades dentro de la empresa. Solo así podra incorporar y rentabilizar el talento y el conocimiento de sus trabajadores. Y para terminar, permítanme dos palabras como miembro de una delegación que se ha opuesto al lanzamiento de la cooperación reforzada sobre la patente comunitaria, porque pensamos que afecta al mercado interior, a la cohesión territorial y a la seguridad jurídica. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado esta posición en su dictamen publicado hoy mismo, por el que concluye que el acuerdo por el que se crea un tribunal europeo y comunitario de patentes no es compatible con las disposiciones del Tratado.